Domnule președinte, domnule prim ministru, mă bucură intervenția dumneavoastră și răspunsurile pe care le ați dat. Vreau să mă refer la o afirmație cetățenii cer o Europă deschisă și tolerantă.

Sigur, cetățenii din țara mea ar vrea să trăiască ca în Luxemburg. Problema este și întrebarea către dumneavoastră este credeți că fondurile de coeziune și fondul strategic de investiție au avut cele mai bune criterii și s a ajuns la o coeziune socială?

Cum să avem o Europă unită, despre care dumneavoastră ați vorbit și o doresc și eu, atât timp cât avem atâta diferență în calitatea vieții oamenilor?

Trebuie să le dăm un mesaj, așa cum spuneați dumneavoastră, că putem să avem un sprijin social și pentru asta trebuie multă echitate.

Vrea un răspuns foarte clar, pentru că, iată, România și Bulgaria nu sunt în Schengen tocmai pentru că o țară sau două se opun și nu este normal să avem într o piață unică două piețe Schengen.